Niet omdat ik niet erken dat er onregelmatigheden zijn gebeurd.

Ze hebben maatregelen genomen, er is druk gezet op de vorige directeur en die is opgestapt. Er is heel snel een nieuwe directeur aangeduid die een hele goede indruk maakt, die een stevige indruk maakt, die actie onderneemt, die ervoor zorgt dat er goede beslissingslijnen zijn.

Het betekent alleen dat we een politiek signaal geven. Dat we zeggen kijk, er zijn belangrijke stappen gezet. Er is vooruitgang. De zaak is meer onder controle dan in april. Het is niet wegkijken van de feiten, want we hebben aan ons verslag een heel stevige resolutie toegevoegd met een hele reeks zaken waarvan we zeggen dit en dat moet beter. En dat dossier geven we in handen van de heer Sarvamaa, die de volgende rapporteur is en die mede met de feiten die er ondertussen zullen gebeuren,